Darüber hinaus gibt es noch eine Reihe von Fragen, die nicht durch den Europäischen Wirtschaftsraum abgedeckt sind.

Zu verhandeln in dem Wissen, dass man nicht die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich hat, ist eine Bindung von Ressourcen, die auch nicht akzeptabel ist, und deshalb bitte ich, Herr Kommissar, diesen Punkt deutlich zu machen, damit wir hier nicht in die Luft hinein verhandeln.